J'ai écouté vos propositions mais je les trouve un peu faibles.

Et cela touche huit millions de personnes au niveau de l'Europe.

Donc, c'est vraiment un problème de santé publique.

Si ces brevets sont sur vingt ans et que les États ont trop souvent joué sur le monopole, il y a une sortie de secours qui est la licence obligatoire.